Évidemment, nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour être aux côtés des démocrates algériens qui luttent inlassablement contre la corruption, pour les libertés fondamentales et pour la justice sociale.